Ja, hvala lepa. Gospod Horvat, prepoznal sem se v vašem izvajanju, tako da mi dovolite kratko, res zelo, zelo kratko repliko. Najprej glede mnenja SVZ, službe vlade za zakonodajo. Tudi na primer, na primer Zujfa, ne, zloglasnega Zujfa je imela SVZ, recimo temu nekoliko odklonilno mnenje, pomisleke, pa je šla zadeva kljub temu naprej. Pa vendarle počakajmo pri tem konkretnem primeru še na mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora in bomo potem videli, kako stvari stojijo. Druga stvar pa enako, kot sem odgovarjal prej gospe Godec. Ponavljam: Zasebne šole niso del javnega šolskega sistema, to določa enajsti člen ZOFVI in pa dodatna obrazlaga triinsedemdeseti člen ZOFVI, bi pa prosil ministrstvo, da to še dodatno, pojasni. Hvala lepa.